forseta hefur borist eftirfarandi tilkynning frá þingflokksformanni vinstri hreyfingarinnar græns framboðs um mannabreytingar í nefndum þingsins samanber sextándu grein þingskapa ögmundur jónasson hverfur úr allsherjarnefnd efnahags og skattanefnd félags og tryggingamálanefnd og utanríkismálanefnd árni þór sigurðsson hverfur úr allsherjarnefnd og viðskiptanefnd atli gíslason tekur sæti í allsherjarnefnd og viðskiptanefnd og hverfur úr iðnaðarnefnd og hættir sem varamaður í utanríkismálanefnd álfheiður ingadóttir tekur sæti í allsherjarnefnd efnahags og skattanefnd og umhverfisnefnd og sem varamaður í utanríkismálanefnd guðfríður lilja grétarsdóttir tekur sæti í heilbrigðisnefnd og utanríkismálanefnd og hættir sem varamaður í utanríkismálanefnd lilja rafney magnúsdóttir tekur sæti í efnahags og skattanefnd félags og tryggingamálanefnd og hverfur úr heilbrigðisnefnd lilja mósesdóttir tekur sæti í iðnaðarnefnd og hverfur úr efnahags og skattanefnd þráinn bertelsson tekur sæti í menntamálanefnd en ásmundur einar daðason hverfur úr nefndinni þuríður backman tekur sæti sem varamaður í utanríkismálanefnd og hverfur úr umhverfisnefnd í þingvallanefnd tekur þráinn bertelsson sæti þuríður backman sem aðalmaður og verður þuríður backman varamaður í stað lilju rafneyjar magnúsdóttur í íslandsdeild norðurlandaráðs tekur álfheiður ingadóttir sæti í stað guðfríðar lilju grétarsdóttur í fæðingarorlofi guðfríðar lilju grétarsdóttur mun árni þór sigurðsson gegna starfi þingflokksformanns þuríður backman starfi varaformanns og lilja rafney magnúsdóttir starfi ritara þingflokksins